Señor Barroso, debo decirle que le sigo a usted con muchísimo interés, y con mucho respeto, desde hace mucho tiempo, desde que era usted gobernante en un país que es muy cercano a nosotros y muy querido, que es Portugal. Debo decirle, sin embargo, que ahora me tiene usted absolutamente sorprendido. Estoy sorprendido por dos razones. En primer lugar, porque ha demostrado usted un desprecio hacia el Grupo al que pertenezco, el Grupo de los No Inscritos, no concediéndonos ni un minuto de su tiempo para venir a contarnos sus propuestas políticas. Nosotros representamos a muchos ciudadanos europeos y usted ha demostrado un desprecio hacia todos nuestros electores. En segundo lugar, por la fragilidad de su proyecto político, por la pobreza de sus propuestas políticas en el documento Orientaciones políticas para la próxima Comisión. Unas propuestas que no llegan ni siquiera a recoger lo que usted ha defendido a lo largo de su propio mandato como Presidente de la Comisión. Me ha sorprendido, en este sentido, que asuntos como la energía, que, a lo largo de su mandato, han sido bien tratados, ahora, cuando usted nos ofrece sus